Deshalb stelle ich Folgendes fest Das, was hier morgen zur Abstimmung gestanden hätte, war eine Vereinbarung in erster Lesung, die zwischen dem Berichterstatter und dem Rat getroffen worden ist.

Der Europäische Rat hat nun den Coreper gebeten, diesen Text abzuändern, und zwar morgen.

Das bedeutet, es gibt keine Einigung in erster Lesung. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Rat Ihnen, Herr Lehne, in einem Korrekturschreiben mitteilen wird, wie seine neue Version lautet. Ich würde Sie bitten, die Angelegenheit danach im Ausschuss wieder auf die Tagesordnung zu setzen, weil der Ausschuss dann entscheiden muss, wie man weiter vorgeht.